No ja nie rozumiem. Jeśli te samochody istnieją i jeżdżą w Niemczech, to jaka szkodliwość dla środowiska wynika z tego, że teraz będą jeździły w Polsce?

A obrażanie się na biedniejszych, że są biedni, jest naprawdę idiotyczne.